Tím je bezesporu život s jeho rodiči, v případě, že to není možné, pak svěření do péče širší biologické rodiny a pak teprve náhradní rodinné péče, případně institucionální péče. Evropská unie umožňuje stále větší prostor pro mobilitu jednotlivců i rodin. Je tedy nezbytné, aby také soudní rozhodování o dětech bylo na evropské úrovni řešeno, koordinováno, případně, aby byly stanoveny minimální standardy pro rozhodování.

Požadujeme zde zlepšení justiční spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Vyzýváme k vytvoření platformy pro poskytování pomoci občanům Evropské unie při řešení přeshraničních rodinných otázek. Za zásadní považuji prevenci, a proto také žádáme zlepšení práce sociálně právní ochrany a sociálních služeb. Jsme si vědomi zásadní role členských států, a proto je vyzýváme k řadě opatření, jako jsou specializované senáty, které mají zlepšit průběh soudního jednání.

Naše otázka se nepřímo vztahuje i na ochranu nejlepších zájmů dětí, jejichž rodiče, občané Evropské unie, jsou mimo území Evropské unie zbaveni rodičovských práv a o jejich dětech se rozhoduje v rozporu s Úmluvou o právech dítěte. Věřím, že i tento stav se podaří zvrátit a napravit.